Je voudrais faire une petite démonstration sur le problème que nous avons maintenant, qui est très pratique.

Cela veut simplement dire qu'aujourd'hui les États, y compris le gouvernement français, disent La contribution nationale, nous ne pouvons plus l'augmenter.

C'est à partir de là que la discussion est devenue complètement absurde aujourd'hui, car on nous dit D'accord, si vous avez des ressources propres, nous redonnerons toutes ces ressources aux États, et cela dans la fameuse proposition même de la Commission deux tiers un tiers sur la taxe sur les transactions financières.

C'est une ressource détournée pour les États et non pas une ressource pour l'Union européenne. Ce n'est pas comme cela qu'on peut avancer.

C'est la base même de ce qu'on appelle la souveraineté politique de l'Europe. Si nous acceptons que les ressources propres soient des ressources pour les États et non pas des ressources pour le budget européen, où allons nous?

La seule possibilité pour que l'Europe puisse investir pour créer de l'emploi et soutenir les fonds de cohésion, c'est une augmentation du budget européen.

Mais les ressources propres sont le moyen d'augmenter le budget européen pour justement soutenir les déficits des économies des États membres. Ce n'est pas pour le Parlement européen que nous voulons les ressources propres, c'est pour les citoyens européens. C'est pour cela que je crois que la bagarre que l'on va engager maintenant, qui sera une bagarre sur la question Est ce qu'on accepte en fait que le budget reste au niveau où il est?,

Nous devons dire que s'il n'y a pas une réelle augmentation du budget européen qui fasse que les ressources propres deviennent des ressources pour le budget et pas simplement un retour aux États, si nous n'avons pas cette force, cette capacité, alors malgré tous nos discours sur la souveraineté européenne, sur la nécessité de plus d'Europe, nous n'arriverons pas à réaliser les politiques nécessaires. C'est notre légitimité, c'est notre crédibilité en tant qu'Européens qu'il s'agit de défendre. C'est pour cela que, s'agissant des perspectives financières, il faut dire au Conseil, il faut dire aux États Ne croyez pas que cette fois le Parlement va se coucher. Vous verrez que vous n'aurez pas de perspectives financières si vous ne bougez pas d'une manière conséquente. Sinon, restez chez vous! Vous dépensez trop d'argent avec vos sommets et cela ne sert à rien.